Film, ki mi je bil zelo všeč, je film z naslovom Življenje je lepo, italijanski film. všeč mi je bil pa predvsem zato, ker, ves čas filma nisi vedel, kakšen bo zaključek. Zgodba se dogaja, v Italiji, v času druge svetovne vojne, kjer so Judje preganjani. Glavni junak, je hotel imeti neko svojo knjigarno, imel je enega sinčka, dogajale so se vojne grozote, on pa je preko domiselnih rešitev, temu otroku predstavljal, lepšo plat življenja, in mu lajšal življenje. izletniški kraj, ki mi je všeč, je naša koronska pot. Tako ji rečemo doma v družini. v času korone, ke se nismo vedeli, kam bi se dali, smo se odločili, da bomo več skupaj, na sprehodih, in smo hodili vsak dan eno tako lepo, dolgo turo tjale do Iga. znamenitosti tega kraja niso posebne, za nas pa so pomembne, ker smo mi, ker smo na teh krajih doživljali posebne, občutke, dobro smo se imeli, dobro smo se razumeli, igrali smo se, spoznavali smo naravo, igrali smo se ob potočku, delali mostičke in jezove. Pot do tega kraja vodi skozi, naselje, mimo cerkvice in šole, potem je nekaj časa, prazna cesta, potem pa se začne tista naša koronska pot ob vodi. Všeč mi je poklic gradbenika, predvsem projektanta gradbenika, kar sem tudi sam. veliko je izzivov, veliko novih stvari, sodelovanja z arhitekti in drugimi projektanti, najlepše pa je, ke potem v naravi gledaš objekt, ki si ga sprojektiral. ljudje, ki so v tem poklical gradbeniškem, torej v poklicu, projektanta statika, se ukvarjajo z načrtovanjem gradbenih konstrukcij, računsko dokazujejo, dokazujemo, njihovo stabilnost, mehansko odpornost, da so objekti zadosti varni, in uporabni. jed, ki jo sam pripravim, mi je pa najbolj všeč, so kremšnite. sicer nisem neki pek, neki kuhar, ampak nekega dne, ke je žena zbolela, pa je dala testo, zmrznjeno testo iz hladilnika in je bilo treba narediti kremšnite. Ona ni mogla, pa je rekla, naj jih jaz naredim. in ker sem jih naredil, sem jih naredil, bile so dobre, in ker so bile dobre, sem jih še večkrat, spekel. kako se ta jed pripravi. najprej nakupimo sestavine. Odtalimo listnato tisto, ga razvaljamo, ga damo peči, v tem času lahko pripravimo že kar, spodnji sloj kremšnit. jaz ga pripravim s pudingom, s pomočjo pudinga. ko je to narejeno, se to, preko prve plasti testa, nalije. Ke se to ohladi, pa še stepemo smetano, nanjo položimo drugo plast testa, posladkamo in pojemo. Knjiga, ki mi je bila zelo všeč, je knjiga od Josipa Jurčiča Jurij Kozjak, Kozjak, Slovenski janičar. knjigo sem bral v mladosti, pa se me je očitno toliko dotaknila, je bila tako dobra, da se je še danes spomnim. Vsebina te knjige govori o obdobju okoli petnajstega stoletja v času turških vpadov, v Celju, v okolici Celja, kjer je bival graščak Marko, z imenom Marko, imel je tudi brata Petra in, sina Jurija. Ta Jurij, temu Juriju je mama umrla, ke se je rodil. ker je bil Marko, torej njegov oče, dober vojak, je moral iti v boj, ta čas je oblast prevzel njegov brat. In ta brat je potem tega Jurija, prodal ciganom. Namreč, želel si je priti sam na oblast. Cigani so tega Jurija prodali Turkom in tam je postal potem janičar. bil je pa seveda drugačen janičar od drugih, ker je v sebi le imel nekaj, naše kulture, vzgoje in ni bil tako, krvoločen. Naravna katastrofa, ki mi je ostala v spominu, se spominjam najbolj, cunamija na Japonskem. cunami je bil posledica potresa. Kar sem gradbenik, me potresne aktivnosti oziroma posledica potresnih dejavnosti, na objektih, zelo zanimajo. in tisti cunami, tisti potres, torej v tej katastrofi mi je ostal najbolj v spominu. Od od orodij se mi najbolj zdi, sodobno orodje, ki mu pravimo računalnik, ki nam precej olajša življenje, seveda, če ga znamo uporabljati in ga imamo res, za delo. Seveda pa mora biti temu seveda mora biti temu primerno opremljen z ustrezno programsko opremo in je delo z njim lahko veliko bolj natančno in hitrejše. Najbolj všeč mi je pomladni letni čas, pa ne toliko iz romantičnih, vzgibov, ker vse cveti in travica dobi fedrčke, ampak zato ker, se zunaj, začne nekaj dogajati po mrtvi zimi. začnejo se dela na vrtu, na, na, na zelenici, in to mi je všeč. Slabe plati tega letnega časa so, kadar je slabo vreme. Če imamo aprilsko vreme, je ves čas dež, muhasto vreme, ne veš, kako bi se oblekel. Enkrat zebe, enkrat je preveč toplo. To se mi zdi edina slabost tega časa. zadnji čas je moj najboljši hobi ali pa najljubši hobi, peka kruha z drožmi, torej z naravnim kvasom. o peko mi je veliko povedal gospod [ime in priimek] , mojster peke. zanimivo se mi zdi predvsem zato, ker sem ob tej peki spoznal, kako mikroorganizmi ves čas okrog nas migetajo in delajo. in če jih pravilno usmerimo, delajo nam zelo v korist. Slabe plati tega hobija so, da se potem maščobe nabirajo, ker je kruh tako dober in ga preveč pojemo. Všeč so mi zajci oziroma kunci. Doma imamo dve kunki oziroma otroci jih imajo. Ime jima je, Tegi in Puhi. všeč so mi, ker so ljubki, majhni, zanimivo jih je opazovati, ke skačejo po travi. mogoče so mi všeč še zato, še bolj zato, zato ker sem zanje naredil hiško pa ograjo in podobne stvari. Skrbimo za njih tako, da jim redno čistimo, da imajo redno svežo vodo, hrano. posebno skrb imam pa jaz pozimi, da jim, naštimam noter, električni radiator oziroma eno žarnico, ki je zapakirana v eno kovinsko posodo, tako da jim ne sveti v oči pa da se imajo kam za stisniti. Ljudje ogrevajo svoje hiše na različne načine. Mi ogrevamo z daljinskim ogrevanjem na biomaso, sekance. Nekateri ogrevajo na pelete, potem na fosilna goriva, nafta, plin, ali elektrika. v modi so zdaj oziroma v porastu toplotne črpalke, zelo učinkovita zadeva. Pozdravljen. Letos bom zopet praznoval rojstni dan. Lani sem zbolel in nisem mogel povabiti svojih prijateljev, niti tebe. Zato te letos toliko bolj vabim, da se udeležiš mojega rojstnega dne. Praznovali bomo pri nas doma, balone smo že napihnili, torta pa se že peče. Pridi, vesel te bom. Pozdravljen. Vse najboljše za tvoj praznik. Želim ti veliko, lepih stvari, lepih trenutkov, predvsem ti želim zdravja. pa da bi me povabil na rojstni dan.